Hlasovala som za správu, pretože je z môjho pohľadu veľmi dôležitá a nanajvýš aktuálna. Je veľmi ťažké odhadnúť, aký veľký význam má krása prírody pre našu kultúru a plnohodnotný kvalitný život. Jednoducho povedané, nedokážeme si už dnes predstaviť našu existenciu bez živého sveta okolo nás. Čo však vieme už s určitosťou povedať je to, že za posledných 50 rokov ľudstvo zaťažilo a zmenilo ekosystémy rýchlejšie a závažnejšie ako za ktorékoľvek obdobie v dejinách ľudstva. O naliehavosti riešenia problému ekosystému svedčia aj predkladané správy a návrhy. Súhlasím s názorom, že Európa potrebuje zmeniť svoj prístup v oblasti biohospodárstva a spôsobu života, aký vedieme. Podporujem všetky kroky EÚ, ktoré sú prijímané na podporu inovácií a nových technológií založených na biologických materiáloch a zdrojoch. Očakávam, že Európska únia a členské štáty v záujme pokroku a udržateľnosti biohospodárstva radikálnejšie zmenia svoj prístup k výrobe, spotrebe, spracovaniu, skladovaniu, recyklácii a zneškodňovaniu biologických zdrojov.